Lep pozdrav. Pred nami je predlog zakona, - novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki po besedah predlagateljev prinaša nekaj izboljšav, ki bodo vplivale na stopnjo rodnosti v Sloveniji. Če prevedemo to v denar, - približno petinsedemdeset milijonov evrov. Trenutni zakon glede pomoči ob rojstvu otroka določa, da slednja znaša dvesto osemdeset evrov plus tisto, kar prispevajo posamezne občine. V Mariboru je to sto trideset evrov ob rojstvu otroka. Le-ta denar se porabi kot dobroimetje pri izvajalcih, ki jih določi ministrstvo. vendar je takšen način izplačevanja pomoči v obliki dobroimetja predviden komaj s prvim januarjem dva dvajset. Do takrat se omenjena pomoč izplačuje v obliki denarnih sredstev. Poslanska skupina NSi predlaga umik te odločbe, saj ocenjuje, da starši najbolje vedo, kako porabiti ta denar, ter da so možnosti za nenamensko porabo majhne. Seveda se lahko strinjamo, da starši najbolje vemo, kako koristno porabiti denar, namenjen pomoči ob rojstvu otroka, vendar se nam zdi smiselno, da ohranimo tudi ureditev, kjer tako ta sredstva ohranjajo tudi svojo namenskost. Kar nekaj, predlogov oziroma kar nekaj primerov bi lahko naštela, ko temu ni bilo tako. Pa mogoče kdaj drugič. Predlagan je tudi dvig višine pomoči ob rojstvu otroka na petsto evrov in dvig višine dodatkov za veliko družino s tremi otroci na štiristo petdeset evrov, za družino s štirimi ali več otroci pa na šeststo petdeset. Glede na predloge, ki bi pomembno vplivali na državni proračun, zato menimo - ker gre za te predloge, ki bi pomembno vplivali na državni proračun - menimo, da je tovrstne ukrepe pametneje sprejemati hkrati z nekimi strukturnimi reformami, ki seveda temeljito in poglobljeno, imajo odzadaj temeljito in poglobljeno analizo. Vsi se namreč strinjamo, da bi, radi vsem zagotovili enake možnosti, da bi dali vsem več denarja. Vendar - obstaja tudi vendar. Raziskave so pokazale, da je splošna značilnost demografskih pojavov, da spremembe - zlasti v pozitivno smer - potekajo zelo, zelo počasi. Zato morajo biti ukrepi, ki bi vplivali na področje rodnosti, zelo premišljeni in seveda načrtovani dolgoročno. Pri tem so študije tudi pokazale, da večji učinek dosežemo z vlaganjem v zagotavljanje podpornih storitev za družine kot zgolj s povečanjem nekih denarnih prejemkov. Čeprav so tudi slednji zelo pomembni. Sama se recimo za, tretjega otroka ne bo ne bi odločila samo zato, ker bi mi ker bi mi družba oziroma država dala dvesto evrov več ob rojstvu tega tretjega otroka. Analize so tudi pokazale, da je v Sloveniji stopnja rodnosti v preteklosti padala kljub izboljšavam v družinski politiki, kar je samo potrjevalo rezultate, da že desetletja ki že desetletja ugotavljajo, da je pravzaprav pravzaprav zanemarljivo majhen vpliv posameznih ukrepov družinske politike. Predvsem materinskega, starševskega dopusta in otroških dodatkov, da je pravzaprav ta vpliv na rodnost zelo, zelo majhen. Nikoli ni bil omembe vreden - nikoli ni bil ugotovljen, omembe vreden, trajnejši, pozitiven vpliv kakega ukrepa družinske politiko na stopnjo rodnosti. Pri tem se seveda lahko vprašamo, če bi bila stopnja rodnosti še nižja, če pravzaprav takšnih ukrepov sploh ne bi bilo. Nedvoumno pa lahko tovrstni ukrepi pripomorejo k ohranjanju in izboljševanju kakovosti življenja družin. Ukrepi, ki bi vendarle utegnili imeti pozitiven vpliv na stopnjo rodnost, rodnosti, so zlasti naslednji, ukrepi za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, zato morajo ukrepi družinske politike podpirati usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Ključnega pomena je spodbujanje osamosvajanja mladih, njihova hitrejša zaposlitev po končanem šolanju, seveda tudi čim manj prekarnih zaposlitev in pa primerna stanovanjska politika. Vse to pa lahko podpremo še s primerno socialno in davčno ureditvijo. Slovenija ima, primerjalno gledano, zelo dobro družinsko politiko, ki je podprta s številnimi raznolikimi ukrepi. Na to smo lahko, zelo, zelo ponosni. Ko poslušamo kolege drugje po Evropi, lahko samo rečemo, da smo lahko veseli, da smo se rodili v Sloveniji. Vendar pa nam manjka celostnega pogleda. Natalitete namreč ne bomo dvignili z nominalnim dvigom enkratne pomoči ob rojstvu otroka, prav tako je ne bomo dvignili, če dodatek za veliko družino nekoliko sorazmerno popravimo. Do zvišanja rodnosti bo prišlo takrat, ko bomo z vztrajnim delom implementirali dolgoročne ukrepe, ki bodo mladim olajšali odločitev za ustvarjanje družine. V poslanski skupini Liste Marjana Šarca podpiramo namen predlagatelja, vendar se z vsebino predloga kot takšnega ne moremo strinjati. Hvala lepa.